La Unión Europea dispone de instrumentos para hacer llegar la financiación a la economía real. Por un lado, el BEI, cuya estructura debe reforzarse para que sus recursos contribuyan a estimular el crédito a las pymes y a los proyectos de interés general. Por otro lado, el Banco Central Europeo, que debería reformarse para eliminar cualquier condicionalidad en su intervención en los mercados de deuda pública. De lo que carece la Unión Europea es de un presupuesto a la altura de sus necesidades, capaz de cohesionar territorialmente a Europa y de asegurar la solidaridad entre los europeos. El FEIE no solo sustituye a la inversión pública europea, al contrario, la reorienta exclusivamente en interés de los inversores privados. Así no se puede construir un proyecto para Europa, exclusivamente en manos de los mercados, y por eso mismo mi voto ha sido en contra.